Meneer de Voorzitter, steun heb ik voor de demonstranten die met EU vlaggen in Kiev nu weer en wind doorstaan om op te komen voor een eigen toekomst, een toekomst waarin Oekraïne welvarend en democratisch kan worden.

Maar Voorzitter, deze jonge mensen moeten met leedwezen aanzien dat ze de speelbal zijn geworden van een geopolitiek steekspel, een steekspel van pure macht.